herra forseti ég hef lagt þrjár spurningar fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra sem varða stöðu íslensku friðargæslunnar sem svo er kölluð

sá sem hér stendur hefur lengi verið gagnrýninn á það hvernig hlutir hafa þarna þróast og alveg sérstaklega þá tilhneigingu að vopna þessa erlendu starfsmenn og senda þá til átakasvæða og skipa þeim þar í lið með hermönnum ríkja sem eru þar undir herskipulagi bera hernaðarlega titla og svo framvegis þessa gætti fyrst að ráði þegar íslenskir menn störfuðu í kosovo og sérstaklega á flugvellinum í pristina síðan virðist hafa verið gengið skrefi lengra eða skrefum lengra þegar að starfsmenn voru sendir til afganistan og alveg sérstaklega nú þegar að íslenskir

eru hluti af

erlend skammstöfun yfir þessar sveitir eru mot og er það ýmist þýtt þegar að er spurt sem military observation team eða mobile observation team það virðist því vera á reiki eftir því við hvern er talað hvort um sé hreinlega að ræða hreinar hernaðarathugunarsveitir eða hreyfanlegar athugunarsveitir að sjálfsögðu hafa íslendingar kosið seinni þýðinguna og reyna að skýla sér á bak við það að hér sé ekki um hernaðarlegt hlutverk eða hernaðarleg verkefni að ræða davíð logi sigurðsson blaðamaður morgunblaðsins var á ferð í afganistan í lok septembermánaðar og birti athyglisverða fréttaskýringu þar sem vakin var athygli á því og spurt hvort væri í raun og veru frekar um að ræða uppbyggingarstarf eða hernaðarverkefni í morgunblaðinu í leiðara er tekið svo fast til orða að þarna hafi menn verið komnir langt út fyrir þá verkefnalýsingu sem gefin var af utanríkisráðuneytinu og vitnað í ræðu utanríkisráðherra á alþingi þar um og spurt hvernig á þessu standi og hver hafi gefið leyfi eða heimild til þess að málin þróuðust í þessa veru enn fremur segir morgunblaðið að alþingi íslendinga hafi ekki tekið ákvörðun um að setja á fót íslenskan her og heldur ekki vísi að íslenskum her og að enginn nema alþingi geti tekið slíka ákvörðun ég spyr hæstvirts utanríkisráðherra fyrstu hvernig skýrir ráðherra þátttöku íslenskra friðargæsluliða svokallaðra í hernaðarverkefnum innan endurreisnarsveita alþjóðlega öryggisliðsins í afganistan í ljósi vopn og herleysisstefnu íslands hingað til öðru hverju sætir